þannig er jú hæstvirtur forseti að seðlabankanum hafa verið sett lög og þau eru þannig að hann hefur sjálfstæði frá framkvæmdarvaldinu og frá löggjafarvaldinu á meðan þessi lög eru eins og þau eru ég teldi það vera mikið óráð við þær aðstæður sem nú eru uppi á fjármálamörkuðum heimsins að fara að gera breytingar á lögunum um seðlabankann ég held að menn verði að fara mjög varlega í allri slíkri umræðu og gæta mjög orða sinna hvað það varðar ég held að það yrði lesið alls staðar sem einhvers konar nauðvörn hjá okkur íslendingum og mundi valda óróa á fjármálamörkuðum hitt er það síðan að ég held að menn verði að hafa það í huga varðandi seðlabankann og vaxtastigið af því ég tel að seðlabankinn sé fyrst og fremst núna að reyna að verja með vöxtum það gengi sem er þó á íslensku krónunni að ef hagkerfið sjálft fer að gefa meira og meira eftir ef það dregur úr framleiðslunni ef það gengur svo

staðar þá mun það bara leiða til gengisfellingar og menn missa trúna á íslenskt hagkerfi þess vegna eru fyrir því efri mörk hversu mjög lengi menn geta haldið slíkri vaxtastefnu úti þá spyrja menn á móti hvað hefðu menn átt að gera ég tel eins og ég sagði hér áðan að það séu mörk fyrir því hversu vaxtamunurinn má vera mikill eftir það snýr það mjög að ríkisvaldinu framkvæmdarvaldinu og ríkisvaldinu sveitarfélögunum og sveitarfélögunum og ríkisvaldinu að menn með aðgerðum í ríkisfjármálum og í fjármálum